tvær utandagskrárumræður fara fram í dag hin fyrri hefst klukkan ellefu að loknum dagskrárliðnum óundirbúinn fyrirspurnatími og er um málefni ríkisútvarpsins málshefjandi er háttvirtur þingmaður höskuldur þórhallsson menntamálaráðherra katrín jakobsdóttir verður til andsvara hin síðari hefst klukkan eitt þrjátíu að loknu hádegishléi og er um afskriftir og fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja og eigenda þeirra hjá fjármálastofnunum málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson efnahags og viðskiptaráðherra gylfi magnússon verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og standa í hálfa klukkustund